Monsieur le Président, l'inquiétude des Européens ne cesse de s'amplifier au fil des crises, au fil des renoncements. La saga glyphosate, on l'a dit, avec ce nouveau renouvellement de cinq ans, la crise des œufs contaminés au Fipronil c'était l'été dernier le feuilleton des néonicotinoïdes, insecticides tueurs d'abeilles qui a finalement abouti, lui, à l'interdiction, en mai dernier, de trois d'entre eux. Un constat s'impose la législation relative aux pesticide n'est pas correctement appliquée par les États membres. Le recours abusif, notamment, aux autorisations d'urgence doit cesser.

Cela nous renvoie à l'application du principe de précaution qui, je le rappelle, est un principe d'action et non un encouragement à ne pas bouger, à ne rien faire.